Besedo dobi magister Andrej Rajh, izvoli. Lepa, predsedujoči, za besedo ponovno sem bil izzvan, jaz bi rad, ponovno pojasnil, zakaj imam mešane občutke. V Sloveniji imamo dele države, kjer je del nepremičninskega trga izrazito izrazito izkrivljen, to je Ljubljana in Primorje, imamo pa tudi dele države, kjer nekako, bom rekel, koliko toliko normalno funkcionira in pač v meni je skrb, da da bo tam prišlo do anomalij, zato ob tej priliki naprošam ministrstvo, da budno spremlja, da kolikor če do teh anomalij pride, da ukrepa. bi pa se že tudi rad odzval na zadeve, povezane z zagotavljanjem neprofitnih stanovanj, vemo, da je lokalne skupnosti imajo številne nepremičnine kot zemljišča in do zdaj zaradi kadrovske nestrokovnosti ali pa neusposobljenosti niso imele dostopa do mednarodnih finančnih inštitucij. Vemo, da v Evropi obstaja socialna banka, Svet Evrope, stanovanjski sklad je zdaj pri njej najel stanovanja se sprašujem, zakaj lokalni stanovanjski skladi se te možnosti niso, posluževali. Eden od vzrokov je seveda tudi v drobljenju občin, ki so mu bili v preteklosti, priča, torej tudi, slabljenju njihovega položaja in jaz upam, da se bo to bodoče tudi, rešilo, imam pa tudi eno en predlog, ki je povezan z odpravo zaslišanja najemnikov. V Sloveniji nimamo inštitucije, ki bi izdelovala ali pa podajala potrdilo, da kandidat za najem ni ničesar dolžen, v Švici takšna potrdila imajo in tako neugoden, neugodna izkušnja, ki jo pač pri nas najemniki najemniki imajo, in to torej tudi najemodajalci pač z kot posledica neplačevanja bi se na en tak način z registrom dolžnikov, fizičnih in pravnih oseb, seveda odpravila, druga zadeva, ki se pa že v prejšnjem, prejšnjem delu razprave, opravlja, je pa zadeva, povezana z geodetsko upravo. Geodetska uprava Slovenije včasih vodila tudi register, uporabe stanovanj, in prav je, da bi se ta register ponovno vzpostavil na način, da bi se videlo, kdo v kakšnem stanovanju biva, ker mi imamo eno zadevo, povezano tudi s staranjem prebivalstva, ko ljudje sami bivajo v stokvadratnem stanovanju ali pa dvesto-, tristokvadratni hiši, in bom rekel, če ne bomo imeli pravega vpogleda v stanje nepremičnin, tudi takega, da da vemo, koliko stanovanj se na primer v bloku, kjer v Ljubljani trenutno začasno bivam, oddaja preko Airbnbja, mi ne bomo imeli pravih podatkov o potrebah, za na stanovanjskem m trgu, hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Nataša Sukič.